Die aktuelle Flüchtlingskrise zeigt, wie dringend Reformen sind und wohin es führt, wenn zu wenig Mittel vorhanden sind und die Zusagen nicht eingehalten werden. Frau Merkel hat im September beim Flüchtlingsgipfel Folgendes gesagt Wir haben nicht gesehen, dass die internationalen Programme nicht ausreichend finanziert sind, dass Menschen in Flüchtlingslagern hungern. Selbsterkenntnis ist gut, aber es geht darum, dass sich unser Verhalten ändert. Ich glaube, momentan ist es noch nicht so weit wir sehen das im Syrien Bereich. Die europäische Ebene ist bemüht.

Aber bei den Mitgliedstaaten ist es immer noch so, dass viele säumig sind, Zusagen nicht einhalten.